Ich begrüße, dass sich der Rat Auswärtige Angelegenheiten mit der Situation im Jemen beschäftigt. Die Schlussfolgerungen enthalten zentrale Forderungen.

Entscheidend ist es nun, die Bemühungen um einen politischen Dialog zu verstärken, denn nur auf dem Verhandlungsweg ist eine dauerhafte Lösung zu erreichen.

Problematisch ist jedoch, dass die Schlussfolgerungen des Rates bezüglich des Scheiterns des Übergangsprozesses eine zentrale Ursache nicht benennen, nämlich die seit Jahren herrschende Straflosigkeit. Sie trägt zur Instabilität des Jemen entscheidend bei und muss daher auch als eine zentrale Ursache des Konflikts benannt werden. Etliche Menschen starben bei den Protesten im Jemen 2011 und 2012, als der frühere Präsident Salih seine Macht an den Vizepräsidenten Hadi übergab. Dafür erhielt Salih im Gegenzeug umfassende Immunität vor Strafverfolgung für Verbrechen, die er in den Jahren seiner Regierungszeit verantwortet hat. Obwohl Hadi die Etablierung einer Untersuchungskommission für die während der Aufstände begangenen Menschenrechtsverletzungen anordnete, wurde diese nie etabliert. Eine Folge der absoluten Straflosigkeit war, dass Salih und seine Unterstützer weiterhin erheblichen Einfluss ausüben konnten und damit den Übergangsprozess behinderten.